Señora Presidenta, como siempre, el orden del día del próximo Consejo está muy cargado, pero, como siempre, es repetitivo. Como siempre, parece que estamos a punto de tomar una decisión conclusiva, pero, como siempre, en la próxima sesión volveremos a hablar de su puesta en práctica.

Hemos vivido la burbuja financiera y la burbuja inmobiliaria, que nos ha llevado a una crisis desastrosa, y ahora estamos construyendo una burbuja de autocomplacencia y una burbuja de desigualdad.

Hay una avalancha de declaraciones que nos dicen que estamos ya saliendo de la crisis, que las cosas van bien. Pero la realidad es que el crecimiento es cero o próximo a cero y que no hay ningún indicador que sea mejor ahora que antes de la crisis. Se nos habla de que hay dinero a espuertas, que llega de todas partes. Llega de todas partes pero a ningún lugar salvo a la bolsa o al dinero especulativo. Falta ese dinero en la economía productiva en las pequeñas y las medianas empresas.

Sube el desempleo en todas partes de Europa. Caen los salarios y, a la vez, caen las prestaciones sociales. Hablaba también de una burbuja de desigualdad. ¿Por qué? Porque, al mismo tiempo que aumenta el número de ricos, el número de millonarios en la Unión Europea, se duplica la pobreza y, además, la desigualdad no solamente se extiende por toda Europa, sino que es desigual dentro de Europa.